Madame la Présidente, Madame la candidate, vous avez indiqué dans les auditions votre soutien à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Quelle est la valeur de l'engagement sur le climat que vous venez de prendre quand, dans cet accord, vous soutenez un président Bolsonaro qui a décidé de massacrer l'Amazonie pour l'agrobusiness et pour les projets miniers? Quelle est la valeur de votre engagement pour le droit des femmes quand Bolsonaro attaque tous les jours les droits des femmes, attaque tous les jours les homosexuels, attaque tous les jours les libertés publiques et défend le travail des enfants?

Madame la candidate, l'accord avec le Mercosur, c'est la mondialisation de la malbouffe, c'est l'emballement climatique, c'est la disparition des paysans au nord et au sud, des paysans dont vous n'avez pas dit un mot dans votre intervention. Alors, si vous voulez défendre le projet européen, si vous ne voulez pas vendre l'Europe aux multinationales de l'agrobusiness et du lobby automobile, si vous ne voulez pas donner l'Europe à l'extrême droite, au Brésil et dans cet hémicycle, si vous voulez la rendre aux citoyens, alors condamnez et stoppez l'accord avec le Mercosur et revoyez la copie de la Commission européenne sur la politique agricole commune. Là, vous serez en accord avec vos valeurs.